Paní předsedající, já samozřejmě uznávám nutnost boje proti takzvaným daňovým rájům, i když je velká otázka, co to vlastně je, daňový ráj. Já myslím, že za daňový ráj určitě nemůžeme označovat zemi, která si rozhodnutím vlastních autonomních ústavních orgánů, vlastní vlády, vlastního parlamentu udržuje nižší daně, než je třeba průměr Evropské unie. Já naopak daňovou konkurenci považuji za zdravou a považuju ji za motor evropské ekonomiky a růstu ekonomik jednotlivých států. Jakékoliv snahy o vytváření společných daňových základů já považuji za jakési postupné, plíživé vlamování se do daňové suverenity členských zemí. Myslím, že tím to nekončí, tím to jenom začíná, že od těch základů se potom dostaneme k daňovým sazbám, napřed k daním nepřímým, potom k daním přímým, a proto jsem tuto zprávu podpořit nemohl.